Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, sehr geehrter Herr Kommissar Lewandowski!

Es ist absolut widersprüchlich zu den Zielen da muss ich mich an Sie wenden, Herr Vertreter der zyprischen Ratspräsidentschaft die der Rat zusammen mit dem Parlament beschlossen hat, nämlich mehr für ERASMUS, mehr für die Mobilität der Studierenden und mehr für die Ausbildung und Bildung unserer jungen Menschen zu tun.

Aber doch nicht bei einem Programm, von dem man weiß, dass alle Beteiligten nur davon profitieren! Sie sind vertragsbrüchig geworden. Sie haben nämlich Zahlungen zugesagt, die Sie jetzt nicht leisten. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit des Europäischen Rates und leider damit auch die Glaubwürdigkeit der gesamten Europäischen Union. Das ist ein schwerer politischer Fehler! Aber wir haben es nicht nur mit dem Flaggschiffprogramm Erasmus zu tun, das so unter Druck gerät, sondern

B. auch mit dem Europäischen Sozialfonds, der keine Gelder mehr hat. Wissen Sie, was Sie damit riskieren?

Das ist doch völlig kontraproduktiv zu dem, was Sie bei Ihren Gipfeltreffen immer verkünden, dass man gegen die Jugendarbeitslosigkeit mehr tun muss, dass man junge Menschen ermutigen muss, in Europa unterwegs zu sein, ihre Fähigkeiten zu erweitern und sich fortzubilden. Hören Sie auf mit dieser unverantwortlichen Politik, lassen Sie uns einen Nachtragshaushalt genehmigen.